Mogoče samo nekaj besed. Ja, zavedamo se, demografskih sprememb, naše družbe. Istočasno pa imamo težavo s prehitrim upokojevanjem. Namreč, če pogledamo delovno aktivnost od leta šestdeset, v, v letih šestdeset in pa do, do leta štiriinšestdeset starosti, lahko ugotovimo, da smo, popolnoma na repu evropske lestvice, nižjo delovno aktivnost imajo samo še Grki. Tako da ja. Verjetno najlažji del je dvigniti z, na zakonodajni način, pokojninsko dobo, pa hkrati moramo vedeti, da na, ne bomo rešili teh strukturnih problemov, ki jih imamo. Predvsem moramo, stremeti k sprejemanju ukrepov, kako podaljšati delovno aktivnost na način, da se prebivalci ne bodo tako hitro umikali iz trga dela, predvsem tukaj mislim tudi na strani države, kako spodbujati ukrepe za zaposlovanje starejših, kako, jih tudi opolnomočiti, da, in jim povečati zaposlitvene možnosti, predvsem pa tudi, z nekimi, pravimi ukrepi spodbujati tudi direktorje podjetij, da bodo, ravnali, z starejšimi na, na način, v, okviru, tega, age menedžmenta, predvsem bi pa želeli, spodbuditi, vseživljenjsko učenje in pa vseživljenjsko delo, da, v prihodnje, ko se bodo spreminjali tudi poklici, in pa delovna mesta, bodo seveda starejši lahko konkurirali na trgu dela. Hvala.